binnen de regionale fondsen kan worden besteed alleen is onverantwoord, als wij niet kiezen voor goede locaties

terug. Ik vind het heel erg goed dat wij nu dit besluit kunnen